Vi predstavljate sve ono što je pogrešno u Europi, Vi predstavljate centralizaciju, Vi predstavljate deficit demokracije, Vi predstavljate ekonomsku hegemoniju centra u odnosu na periferiju.

Evo, prije nekoliko dana Italija je dobila svojeg sedmog predsjednika Europskog parlamenta.

Njemačka i Francuska, ispravite me, imale su već šest, mnoge zemlje u centru veći broj, dok petnaest zemalja periferije, uključujući Hrvatsku, imalo je ravno nula.

Kada će Hrvatska ili neka druga članica, Malta, Slovačka, dobiti svoj pošten dio, fair share? Nikada! Što se tiče demokracije, dolazite ovdje pred nas, a nemate legitimitet. U kojem izbornom procesu ste Vi sudjelovali? Kojim ste se to Vi biračima predstavljali da imate ovdje legitimitet tražiti od predstavnika tih birača, njih dvjesto milijuna, legitimitet? Dogovor u Bruxellesu je nepošten, nepravedan. On je nedemokratski, dogovoren je iza zatvorenih vrata, a nas ovdje dovodite pred gotov čin. Opet su se stare moćne članice u centru dogovorile Francuzi će uzeti Centralnu banku, Nijemci će uzeti Komisiju, Belgija će uzeti Vijeće, za periferiju opet ništa! Govorite o Siriji, kako ste uzeli dječaka iz Sirije u svoj dom. Svaka Vam čast. Međutim, drugom rukom govorite o NATO u, trajnom generatoru nestabilnosti i imperijalističkoj sili koja ne služi miru. Od takvog odnosa Hrvatska nema koristi, samo štete. Može se raditi ili pošteno ili nikako. Moj glas nećete imati.